Domnule președinte, salut revenirea dumneavoastră printre noi și vă urăm multă sănătate, doamnă comisar, în tranziția către o economie cu intensitate redusă a carbonului, tehnologia de captare și stocare a carbonului ar putea reprezenta unul dintre principalele mijloace de a reconcilia cererea în creștere pentru combustibili fosili cu necesitatea de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Regret faptul că cea mai mare parte a sumei de un miliard de euro puse la dispoziția proiectelor pilot de captare și stocare a carbonului în 2009 prin intermediul Programului European de Redresare Economică a rămas necheltuită și, în pofida efortului considerabil și a sprijinului substanțial al Uniunii Europene, proiectele din Uniune de demonstrare a captării și stocării carbonului la scară comercială se confruntă cu întârzieri. Consider că orice politică și strategie privind captarea și stocarea carbonului ar trebui să se stabilească numai pe baza unor dovezi solide privind impactul pozitiv al acestei tehnologii asupra mediului, asupra stabilității industriei Uniunii, a locurilor de muncă din Uniune, precum și a unor prețuri ale energiei accesibile atât pentru populație, cât și pentru industrie.

Atragem însă atenția că tehnologiile privind captarea și stocarea carbonului prezintă importante riscuri de mediu, atât pentru populație, cât și pentru agricultură.